Pentru ca femeile să devină antreprenori, este important accesul egal la oportunități de creare de rețele de afaceri tradiționale, la tehnologia informației și la comunicații. De asemenea, pentru femeile active, disponibilitatea și calitatea serviciilor de îngrijire a copilului sub trei ani sunt esențiale. Solicit Comisiei și statelor membre să acorde o atenție deosebită situației femeilor în vârstă de peste 50 de ani, să le ajute să își înființeze propriile societăți și să ia în considerare crearea de programe de îndrumare și sprijin pentru acestea.